Monsieur le Président, pour les entreprises françaises, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien représentait un espoir, celui de reconquérir des parts de marché dans un grand pays avec lequel la France a longtemps eu des relations privilégiées.

Le constructeur français a ainsi repris la place qu'il avait dû céder à son concurrent américain General Motors après un décret signé par Barack Obama en juin

Au lieu de vous époumoner en vain contre la hausse des tarifs douaniers décrétée par le président Trump, dénoncez et agissez donc contre le scandale de l'extra territorialité du droit américain, qui nuit gravement à nos intérêts économiques.

Les États Unis défendent leurs intérêts, il est temps que les nations européennes défendent les leurs.